Ze deden dat met gevaar voor eigen leven.

De les die wij zouden moeten leren, is dat we alles moeten doen wat mogelijk is om de oppositie en allen die daar gedemonstreerd hebben, te helpen.